frumkvæði að almennu hvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðslu og fjölga störfum flutningsmenn auk mín eru framsóknarþingmennirnir sigmundur davíð gunnlaugsson eygló harðardóttir og guðmundur steingrímsson ályktunin hljóðar þannig að alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hafa frumkvæði að samstarfi við aðila vinnumarkaðarins á grundvelli stöðugleikasáttmálans að almennu hvatningarverkefni til að efla innlenda framleiðslu og sölu á innlendum afurðum og þar með fjölga störfum lagt er til að verkefnið verði kallað íslenskt já takk hefjist sumarið tvö þúsund og tíu og standi út árið hið minnsta í greinargerð með þingsályktunartillögunni stendur eins og á núverandi erfiðleikatímum með vaxandi atvinnuleysi og það eru nú horfur því miður fyrir að það fari jafnvel vaxandi út allt þetta ár og fram á næsta áður en við sjáum fyrir endann á því ef marka má spá seðlabanka íslands er mikil þörf á að hvetja landsmenn til að kaupa íslenskar vörur áslíkum erfiðleikatímum og þar með efla innlenda framleiðslu og fjölga störfum slíka hvatningu sem við höfum áður sett í gang hefur áður sýnt sig skila miklu til eflingar innlendrar framleiðslu nú þegar við þurfum á öllum okkar gjaldeyri að halda til að standa skil á erlendum skuldum og innflutningi á nauðþurftum sem við getum ekki framleitt innan lands er mikilsvert að auka hlutdeild innlendrar framleiðslu sem mest það sparar gjaldeyri fjölgar störfum í framleiðslu og styður þannig margfalt við að koma hjólum atvinnulífsins af stað á nýjan leik með því að efla innlenda framleiðslu og hvetja landsmenn til kaupa íslenskt styðjum við marga þætti þar til viðbótar svo sem eins og gjaldeyrissparnað og fjölgun starfa aukum og breikkum skattstofna og bætum öryggisstaðla með því að vera sjálfbjarga á enn fleiri vegu en við erum í dag má þar til að mynda nefna matvælaöryggi eða fæðuöryggi

og sölu á innlendum vörum með góðum árangri árið nítján hundruð níutíu og sex stóð ríkisvaldið ásamt aðilum vinnumarkaðarins að verkefni á landsvísu sem vakti mikla athygli sjálfur var ég nýlega kominn í sveitarstjórnarmál og var þar formaður ferða og atvinnumálanefndar í mínu sveitarfélagi og þar sem verkefnið hófst ogtók þar sem komu þáverandi iðnaðarráðherra og forseti lýðveldisins að málinu og gert vakti bæði athygli á þeim stöðum sem þarna voru kynntir á þessum degi á öllu suðurlandi sem og síðan í framhaldinu á iðnaðarfyrirtækjunum land allt og jók umsvif innlendrar framleiðslu og var kannski einn liður í því að fjölga hér störfum sem menn stóðu að markvisst á þeim tíma og vildu til að mynda við framsóknarmenn búa þar til ein fimmtán þúsund eða tólf þúsund störf ég held að niðurstaðan hafi orðið sú að það hafi verið búin til fimmtán eða átján þúsund störf ekki veitir af nú þegar talið er að við höfum misst um tuttugu og átta þúsund störf á hruninu á liðnum missirum hafa samtök iðnaðarins staðið fyrir minni háttar auglýsingaherferðum undir sama heiti það er íslenskt já takk ég held að það sé því sjálfsagt mál að nýta hið jákvæða viðhorf sem íslenskt já takk hefur meðal landsmanna til að vera vörumerki þessa hvatningarverkefnis það er afar mikilvægt á hverjum tíma og ekki síst á viðsjárverðum efnahagstímum eins og nú að hvetja til kaupa á innlendri framleiðslu öll þekkjum við til hvernig til að mynda frakkar þjóðverjar og danir svo að einhverjar evrópuþjóðir séu nefndar velja og verja sína eigin framleiðslu með ýmsum hætti má þar nefna fánamerkingar og sérmerkingar aðrar eins og vöruheiti sem ekki má nota á aðrar sambærilegar vörur í heiminum við ræddum hér fyrr í dag um frumvarp til breytinga á fánalögum þar sem það er heimilað að nýta fánann einmitt til vörumerki eins og til að mynda bændasamtökin hafa hvatt til og unnið að í núna þó nokkur ár ég held að þetta sé ákaflega mikilvægt og við getum líka sagt það að úr því að þessi lönd sem ég nefndi sem eru nú aðilar að evrópusambandinu geta gert þetta innan þeirrar evrópusambandsstefnu sem þar er er það held ég algjörlega augljóst að okkur sé það heimilt þrátt fyrir e e s samninga að merkja okkar vörur og eiginlega skylda okkar

vörðu þjóðir evrópu miklum fjármunum til að verja sína eigin framleiðslu til að mynda í bílaiðnaði og svo mætti lengi telja samstarf ríkisvaldsins og allra aðila á vinnumarkaði væri eftirtektarvert átak sem án nokkurs vafa skilaði miklu til eflingar innlendrar framleiðslu með þingsályktun þessari sem hér er er gerð tillaga um að ríkisstjórninni allri verði falið að hafa frumkvæði að samstarfi við alla aðila á vinnumarkaði til að koma verkefninu á laggirnar sérstaklega er þó rétt að nefna hér forsætisráðuneytið iðnaðarráðuneytið og sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið ráðherrar þessara ráðuneyta ættu ásamt fjármálaráðherra að mynda starfshóp sem stýrði undirbúningsvinnunni eða samstarfinu við aðila vinnumarkaðarins lagt er til að vinnunni verði hraðað þannig að átakið geti hafist strax nú sumarið tvö þúsund og tíu og staðið í hálft ár hið minnsta eða eins lengi og samstarfsaðilarnir telja æskilegt við þetta er að bæta kannski að það sem við höfum nú verið

að efla einmitt innlenda framleiðslu og útflutning er þetta ein leið til þess að ýta enn frekar undir það og það er kannski það markmið sem við ættum að setja okkur í framtíðinni að vera efnahagslega sjálfstæð og þannig sjálfstæð með því að halda áfram að geta flutt út fleiri vörur við erum auðvitað fyrst og fremst hráefnisútflutningsland í dag en með því að fara inn og efla innlenda framleiðslu á ýmsum sviðum jafnvel sviðum þar sem við þurfum að flytja inn hráefnið en gætum síðan flutt það út aftur eftir að hafa aukið virðisauka þess með starfsemi hér á landi mundum við auðvitað efla hér fjölbreytileikann í atvinnustarfseminni fjölga störfum en ekki síður munum við styrkja geta haldið krónunni sterkari heldur en nú er við ættum kannski að horfa til annarra ríkja sem búa við það að vera lítil við hliðina á stærri aðilum eins og til að mynda tævan sem hefur ef ég fer rétt með í mjög langan tíma kannski fjörutíu ár haft jákvæðan jöfnuð á sínum viðskiptum og þannig einmitt gert það að verkum að þeir eru efnahagslega sjálfstæðir og geta staðið við hlið risaveldisins kína þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að horfa hér til að hafa hér stefnu um langa framtíð að hér séum við útflutningsþjóð og flytjum út vörur og þjónustu fyrir hærri fjárhæð heldur en við flytjum inn en til lengri tíma